Soziale Verantwortung von Unternehmen verstehe ich, wie es auch die Kommission schon einmal ausgedrückt hatte, als Teil jenes Werterahmens, mit dem wir in Europa ein nachhaltiges Wirtschaftssystem schaffen wollen.

Ich schließe mich in diesem Zusammenhang ganz besonders den Worten von Thomas Mann und auch von Frau Hirsch an, die präzise den Wert der Freiwilligkeit und die Nachteile der Regulierung bis zur Überregulierung darlegten. Wir stehen hier in einer Situation, in der wir, glaube ich, begleitend kontrollieren wollen, dass nicht Zwänge, speziell für kleine und mittlere Unternehmen, die Folge der neuen Regelungen darstellen, weil diese die wirtschaftliche Sicherheit dieser Unternehmen gefährden können. Es beinhaltet einfach den Schutz vor überbordender administrativer Aufwendigkeit. Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen sind es, die soziale Verantwortung nachweislich leben mit ihren Mitarbeitern, in ihrer Umwelt, in der Gesellschaft. Und das soll bewahrt werden.

Ich erwarte ebenfalls mit großer Spannung den Bericht des Kommissars in einigen Wochen.